Doamnă președintă, doamnă comisar, în primul rând, este foarte bine că discutăm acest subiect aici.

Nu numai Comisia poate să rezolve, nu numai autoritățile naționale, sigur, și noi cetățenii. Dar eu mă întreb ce așteptăm să ne spună în plus directorul Facebook, când a spus o foarte senin în Congresul american OK, eu am creat Facebook ul, dar nu am făcut niciun sistem de protecție și chiar și datele mele sunt luate.

În momentul în care noi punem condiții în piața internă, să avem siguranța produsului sau a serviciului pe care îl achiziționăm, de ce nu putem să impunem și acestor platforme și acestor mari operatori pe internet să ne asigure că nu vând datele personale și le protejează? Iar dacă nu fac asta și se întâmplă așa cum s a întâmplat acum, să fie un procent foarte mare din cifra de afaceri, să îi determinăm să respecte regulile nu numai de etică, ci și de siguranță, pentru că aici vorbim de democrație, de subminarea democrației.